No, saj o teh zadevah sem govoril že v predvolilni kampanji, ker imam namreč osebne izkušnje s tem, s to zakonodajo, ki zagotovo v vseh segmentih ni dobra in tukaj se strinjava. Zato sem ravno prej v odgovoru povedal, da je treba to zakonodajo spremeniti, in se strinjam z vami, da ima Avstrija tudi glede tega, da se najcenejšega in najdražjega, kolikor je meni znano, se da stran in se potem, izbere tisto najugodnejše, ker, samo najnižja cena je zelo slabo merilo, ker tudi doma, ko kakšno stvar delamo, ne zberemo vedno nujno tistega, ki je najcenejši pa ne najdražjega, ampak gledamo tudi na na druge, druge zadeve. Tako da, to sem že prej povedal, pa še enkrat ponavljam, da zakonodaja zagotovo ni dobra v vseh segmentih, in to sem rekel in se tudi z vami strinjam, da bo treba v določenih zadevah to, spremeniti. Kar se pa tiče političnih strank in članov, ki so kjerkoli, pač, tudi vi ste že dolgo v politiki pa veste, da, so, da je članstvo v strankah pač, osebna odločitev človeka in zdaj ne morem jaz hoditi po ustanovah in in, gledati po tem, kdo je kakšen član kakšne stranke. Če, bi to začeli delati, potem ne vem, kam bi prišli, ker tudi, so tudi vaši člani kje v kakšnih ustanovah, pa tudi celo mi z njimi sodelujemo zelo dobro, tako da, a veste, ne bi sodil človeka po strankarskih preferencah, ampak zgolj po izvajanju njegovega dela, in kot sem rekel, če se pokaže, da je karkoli bilo protizakonitega, vložite ovadbo, na pristojne organe, in, potem so oni na potezi, da zadeve izpeljejo. Hvala lepa.